virðulegi forseti þetta á athyglisverð ræða þar sem annars vegar var boðað frelsi í viðskiptum en hins vegar talað gegn samkeppniseftirliti og fer kannski fleirum eins og mér að skilja ekki alveg hvort h þingmaður var að koma eða fara í ræðunni

áætlun ríkisstjórnarinnar um aðgerðir í efnahagsmálum hafi verið farið í þingflokkum stjórnarflokkanna og þá sérstaklega í þingflokki samfylkingarinnar auðvitað er það svo að ríkisstjórnin við þær aðstæður sem nú eru markar stefnu um viðbrögð hún kynnir þá stefnu í þingflokkum í þingflokki samfylkingarinnar voru grundvallaratriði áætlunarinnar kynnt og það var kynnt hvaða stefnu væri verið að marka en hin skriflega útgáfa var ekki lögð fyrir þingflokkinn en ráðherrar okkar kynntu alla grundvallarefnisþætti málsins og á þeim grundvelli fengu þeir umboð til þess að ljúka málinu þetta er hin hefðbundna framganga í þessum málum

athyglisverða framgöngu því að ég man ekki betur eftir en að hafa lesið af því að við hafi legið stórslysi þegar hæstvirtur þáv ráðherra guðni ágústsson heyrði í útvarpinu að tveir menn í forustu ríkisstjórnar íslands hefðu ákveðið að ráðast inn í írak ekki var framsóknarmönnum það annt um þingræðið á þeim tíma að þeir teldu ástæðu til þess að leggja á miklar ræður í þingflokki framsóknarflokksins um grundvallaratriði á þeim tíma